hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga breytingu númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og sjö um heimild til samninga um álbræðslu á grundartanga með síðari breytingum þetta er í rauninni afskaplega einfalt mál það lýtur að tveimur efnisatriðum annars vegar því að eigendur norðuráls hafa ákveðið að breyta félaginu úr hlutafélagi í einkahlutafélag

nefndin fékk til sín góða gesti skoðaði málið að sjálfsögðu ítarlega

til að gera langa sögu stutta þá mælir nefndin með því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt